Er beförderte Vertrauensbildung zwischen den beiden Atomwaffensupermächten USA und Russland mit weitreichenden positiven Folgen, auch für unsere europäische Sicherheit und unsere gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse. Er leistete nicht zuletzt auch einen wichtigen Beitrag hin zu einer notwendigen Denuklearisierung europäischer Sicherheitsstrukturen. Dieser Trend hat sich in der kürzeren Vergangenheit bedauerlicherweise wieder ins Gegenteil verkehrt. Sowohl die USA als auch Russland modernisieren ihre Atomwaffensysteme. Und ja, das zunehmende Misstrauen beider Vertragsparteien in den letzten Monaten und Jahren, dessen Ausdruck auch die angekündigte Auflösung des INF Vertrags ist, macht die Welt nicht sicherer. Es ist bedrohlich. Entscheidend bleibt für uns als Europäisches Parlament, alle Anstrengungen zu unternehmen, um ein Festhalten am Vertrag von amerikanischer und russischer Seite zu ermöglichen.

Und vielleicht ist auch der INF Vertrag ein Vorbild, ein international zu schaffendes Vertragswerk neuer bilateraler, regionaler oder multilateraler atomarer Abrüstungsabkommen auf die Tagesordnung der internationalen Sicherheits und Friedenspolitik zu setzen.